Nos sociétés, comme la société japonaise, sont des sociétés d'antique civilisation, ce sont des sociétés pacifiques, démocratiques, qui sont soumises d'ailleurs à des problèmes similaires le déclin de la population, dramatique parfois, son vieillissement et aussi la perte d'importance

Il y a des aspects positifs dans ce rapport pour notre agriculture, dont je ne crois pas qu'elle concurrence les produits japonais, car nos productions sont spécifiques par rapport à celles qui ont cours là bas. En revanche, pour l'automobile, la situation est infiniment plus périlleuse. Certes, il y a une clause de sauvegarde qui demande à la Commission d'être vigilante.